forseti þetta voru athyglisverð skoðanaskipti sem voru á milli háttvirtra þingmanna hér áðan það er kannski eitt af því sem okkur mundi ekkert veita af að fara aðeins yfir akkúrat í tengslum við það þegar við erum að fara yfir fjármálamarkaðinn bæði hér í nefndum þingsins og í þingsal

ég er sammála háttvirtum þingmanni pétri blöndal að skilgreining fólks á nýfrjálshyggju er ja þeir sem tala mest um hana eru þeir sem telja sig vera mest á móti henni og ég hef aldrei vitað hvað nýfrjálshyggja er en þó finnst mér það hvernig menn leggja út frá þeim málum og hvernig þeir tengja við hana sé í besta falli mjög hæpið alveg eins og ég er ekki alveg sáttur við útleggingu háttvirtur þingmaður péturs blöndals á kristni en það er hins vegar kannski umræða í annan fund en þennan hins vegar er gott að vita til þess og hollt að hugsa til þess að okkar lagakerfi og okkar þjóðfélag er byggt upp á kristnu siðferði og það tengist því í rauninni kannski

velferðarþjóðfélag og það hefur verið sátt um það að það er kristin hugmyndafræði en ekki einhverjar erlendar öfgastefnur eins og margir vilja vera láta oft í umræðunni ekki öfgastefna háttvirtur þingmaður tryggvi herbertsson spyr hvort kristnin sé ekki erlend stefna hún er í það minnsta ekki erlend öfgastefna svo að því sé algjörlega til haga haldið ég held að hún sé frekar bara hógvær stefna enda byggjum við sjálfstæðismenn á kristnu siðferði og þar af leiðandi hlýtur hún að vera góð er það ekki virðulegur forseti einhver kynni að halda að þetta væri langt frá því máli sem við erum að ræða hér en svo er ekki það sem við erum að fjalla um hér er um afskaplega mikilvægan þátt fjármálakerfisins á íslandi því að sama hvað mönnum finnst um sparisjóðina og það rekstrarform hvort það sé svo að það hafi verið skynsamlegt og æskilegt að halda því formi og það sé markmið í sjálfu sér eður ei þá hins vegar getur enginn hlaupið frá þeirri staðreynd að þetta hefur verið stór þáttur í fjármálakerfi landsmanna og kannski sérstaklega fjármálakerfi hinna dreifðu byggða það hefur því miður lítið farið fyrir umræðum almennt um sparisjóðina og framtíðarhlutverk þeirra í nefndinni við gætum sagt og það eru málefnaleg rök fyrir því að við hefðum ekki haft tíma til þess núna á þessu sumarþingi en samt sem áður eru menn að ganga hér fram með frumvarp sem er í rauninni að leggja grunninn að breyttu sparisjóðaumhverfi að menn hafa ekki tekið umræðuna um það menn hafa ekki tekið umræðuna í þingnefndinni og það var hugmynd okkar sjálfstæðismanna og almennt í minni hlutanum að menn vildu klára það sem sneri að bráðaaðgerðunum því sem er nauðsynlegt að gera núna og hafa verið færð málefnaleg rök fyrir því að það sé nauðsynlegt að ganga frá því hratt og vel en taka síðan hinn þáttinn og undirbyggja það betur því að þar erum við að tala um mjög stóra hluti nú er það þannig að menn tala og það sem er kannski gott við það ástand sem er komið núna að menn eru að velta ýmsum flutt fyrir sér og það er verið að ræða ýmislegt stundum hefur mér fundist að menn fari eitthvað einhver tíunda tuttugu þrjátíu ár aftur í tímann og tali þá um að allt hafi verið þá á einhverju rósrauðu skýi hér á íslandi og allt hafi verið svona allt að því fullkomið og við þurfum einhvern veginn að koma okkur þannig menn tala til dæmis um það sem stenst ekki skoðun og háttvirtur þingmaður einar kristinn guðfinnsson sem þekkir þessi mál vel hefur farið ágætlega yfir ákveðinn þátt mála hvað það varðar að menn vilja með ákveðinni einföldun leggja mál upp með þeim hætti að sparisjóðirnir sem sinntu hefðbundinni starfsemi sparisjóða séu í mjög góðum málum en þeir aðilar sem fóru út í einhvers konar braskvæðingu séu þeir sparisjóðir sem standa mjög hallir eftir sérstaklega hafa verið nefnd fyrirtæki eins og exista og kaupþing það er að

körfunni hjá þessum tengdu félögum hér á íslandi þá mundu þeir örugglega standa betur að vígi hvað það varðar það eru hins vegar söguleg rök hvort sem mönnum líkar betur eða verr fyrir því að þeir áttu svona stóra hluti í þessum félögum sögulegu rökin eru einfaldlega þau að sparisjóðirnir keyptu sig inn í kaupþing á sínum tíma og ef ég man rétt kom mjög fljótlega að því fyrirtæki hvort þeir voru stofnaðilar man ég ekki þannig að þeir töldu að þetta væri eitthvað sem virðist vera forustumenn sparisjóðanna að þetta væri einhvers konar partur af þeirra félögum með réttu eða röngu hvað sem því líður virðulegur forseti var mjög lítið farið í og það er auðvitað verkefnið hvernig gekk hjá sparisjóðunum í þessum almenna rekstri þessum hefðbundna rekstri við erum með svar hérna frá fulltrúa viðskiptaráðuneytisins ég ætla að lesa það sem var eina svarið sem liggur

harðardóttir hefur margoft bent á að taka sambærilega löggjöf í þeim löndum sem við berum okkur saman við þannig að við hefðum okkur einhver viðmið hvað þessa hluti varðar svo ég vitni hér í svar viðskiptaráðuneytisins við hvernig var afkoma sparisjóðanna það er hefðbundin starfsemi þá segir hér með leyfi forseta í upplýsingum sem f m e sendi ráðuneytinu í september í fyrra er samantekt um afkomutölur sparisjóðanna sem unnin var upp úr ársuppgjöri þeirra fyrir tvö þúsund og sjö þar kemur fram að hagnaður fyrir skatt af kjarnastarfsemi er þá plús tólf prósent og það er sparisjóður þigneyinga og niður í mínus þrjátíu og átta prósent sparisjóður þórshafnar hinir eru flestir með neikvæða afkomu aðeins byr og sparisjóður vestmannaeyja voru jákvæðir kostnaður sem prósenta af kjarnatekjum var allt upp í tvö hundruð sjötíu og níu prósent hjá þeim minnstu skást komu þá þeir stærstu út hvað þetta varðar með fjörutíu og fjögur prósent byr virðulegur forseti þetta er fyrir tvö þúsund og sjö þetta er mjög gott ár í fjármálakerfi íslendinga og þarna erum við samt sem áður að sjá að sparisjóðirnir eru almennt það er almenna starfsemin þá eru þeir reknir með tapi hvernig tengist það þessu sem við erum að ræða hér enn og aftur vek ég athygli á því að hvort sem okkur líkar betur eða verr fór meiri hlutinn í það á miklum hraða ekki bara á miklum hraða sem ég kem nánar inn á á eftir að keyra í gegnum það sem snýr að björgunarpakkanum og er það vanreifað til að ganga frá því sem lög frá alþingi heldur fóru menn yfir í breiðu myndina líka við erum að horfa á það virðulegi forseti að ef hlutirnir ganga fram sem ég held að sé vilji flestra bæði fyrri ríkisstjórn og sú sem nú er fóru í það að setja sér part af neyðarlögunum sem allir þingmenn samþykktu að reisa við sparisjóðakerfið og menn töldu það bæði skynsamlegt og í rauninni hagkvæmt fyrir ríkisvaldið að þá stöndum við uppi með það að við erum hér með sparisjóði sem það verður snúið að sjá hvaða rekstrargrundvöll hafa í það minnsta er ekki búið að koma fram í umfjöllun nefndarinnar áætlanir um það eða farið yfir það mat hvernig þetta lítur út hvað þýðir þetta virðulegur forseti það þýðir það að að öllu óbreyttu gæti þetta mál allt saman sparisjóðamálið allt saman verið komið til okkar miklu fyrr en seinna það getur líka farið þannig virðulegur forseti vegna þess að við höfum ekki undirbyggt málið nógu vel að kostnaðurinn verði tvöfaldur það er að við þyrftum þá hugsanlega að bera kostnað aftur af sparisjóðakerfinu ef þannig má að orði komast nú getur vel verið að það verði ekkert þannig en eina sem við vitum er það að við vitum ekkert um það af hverju vegna þess að þingnefndin hefur ekkert farið í það virðulegi forseti ef við ættum að læra eitthvað á undanförnum árum og áratugum þá er það það að okkur veitir ekki af í hinum ýmsu málaflokkum sérstaklega því sem snýr að fjármálaumhverfinu af því að við höfum brennt okkur á því en ég held að það eigi nú við fleiri að við eigum að vanda okkur þegar kemur að lagasetningu það er alveg ljóst virðulegi forseti að hérna höfðum við öll tækifæri til þess að setjast yfir klára það sem snýr að björgunaraðgerðunum kryfja það til mergjar og ganga frá því sem lögum frá alþingi og taka síðan það sem snýr almennt að sparisjóðaumhverfinu og fjármálaumhverfinu í haust meiri hlutinn vildi það ekki meiri hlutinn vildi ekki vinna þetta í sátt innan nefndarinnar meiri hlutinn vildi ekki ganga faglega í þessi verk þvert á móti kallaði meiri hlutinn eftir ágreiningi við minni hlutann og það er algjörlega þeirra ákvörðun við stöndum uppi með það virðulegi forseti að við erum ekki enn þá og nú kem ég að björgunarþættinum sem snýr að því að framkvæmdarvaldið hefur fært rök fyrir því að það sé nauðsynlegt að færa niður stofnfé sparisjóðanna til þess að það sé réttlætanlegt að setja fjármuni inn í þá sparisjóði sem nú eru það er augljóst virðulegi forseti að það er búið að taka ákvörðun um það hvernig það er gert og við höfum kallað eftir því að þær reglur eða þau viðmið séu upplýst innan nefndarinnar en það hefur ekki verið gert virðulegi forseti þetta kemur bæði fram hjá gestum frá framkvæmdarvaldinu innan nefndarinnar þó svo að þeirra sjónarmið hafi verið eða ég get sagt að orð hafi verið mjög misvísandi en ég ætla virðulegur forseti ég ætla þeim sem fara með framkvæmdarvaldið ekki annað en að hafa jafnræðissjónarmið að leiðarljósi möo þar af leiðandi verða þeir að setja sér reglur þegar því sá fulltrúi framkvæmdarvaldsins sagði að þær reglur væru að sjálfsögðu til í

stað í þessa vegferð menn eru byrjaðir að leggja drögin að þessu ég bara ætla mönnum ekki annað en að ætla að standa eða miða við einhverjar reglur gegnsæjar reglur ef þeir gera það ekki erum við að kalla fram alveg gríðarleg vandamál svo ekki sé dýpra í árinni tekið og er það auðvitað ekki verjandi að afgreiða sparisjóði misjafnlega fara eina leið með sparisjóð a en allt aðra leið með sparisjóð b og hef ég ekki nokkra ár á því virðulegi forseti að um slíkt yrði nokkurn tíma sátt hvað þýðir það virðulegi forseti að það sé verið að færa niður stofnfé og jafnvel að færa niður stofnfé niður í núll til þess að ríkið geti komið með fjárframlag það þýðir það ef við hefðum farið alla leið og stofnfé sparisjóðs sé fært niður í núll og ríkið kemur inn að þá er stofnféð að fullu í eigu ríkisins möo að þetta er þá ríkissparisjóður þó svo að það fari ekki alveg niður í núll eru miklar líkur á því að ríkið sé með mikinn meiri hluta af stofnfé gott og vel við þekkjum að að núna eru fjármálastofnanir að fara í eigu ríkisins en hvers konar sparisjóður er ríkissparisjóður hvers konar fyrirbæri er það virðulegur forseti ég bara bið háttvirtan þingmann að kalla aftur fram í ég heyrði ekki nákvæmlega hvað hann sagði háttvirtur þingmaður pétur blöndal kallar að þetta sé heiðardalur og ég býst fastlega við því að hann bara útskýri það í þingræðu hér á eftir virðulegi forseti hugmyndin á bak við sparisjóðina hlýtur að vera með einhverjum þeim hætti og getur ekki annað verið en það sé í miklum tengslum þá við það svæði sem viðkomandi sparisjóður starfar á það er að vísu ekkert einfalt í því vegna þess að það virðist vera almenna reglan sú að þessir litlu sparisjóðir eigi erfitt rekstrarlega þó að á því séu undantekningar en undantekningarnar miðast nú sýnist manni fljótt á litið aðallega koma til vegna þess að þeir sem stýra þeim sparisjóðum séu afskaplega aðhaldssamir og skynsamir aðilar en hins vegar hin hliðin á því að þeir nái ekki að veita þá kannski þessum stærri aðilum og fyrirtækjum á viðkomandi heimasvæði þá þjónustu og þann stuðning sem fjármálastofnanir þurfa að veita slíkri atvinnustarfsemi þannig að atvinnufyrirtækin þurfa þá oftar en ekki að sækja þjónustu fjármálastarfsemi út fyrir sparisjóðinn sinn síðan hafa menn byggt upp kerfi sem má svo sannarlega fara yfir og það er mín skoðun að það megi fara yfir og gera gegnsærra og skýrara að menn hafa haft þetta stofnfjáreigendafyrirkomulag sem í grófum dráttum gengur út á það að menn leggja eða greiða fyrir stofnfé og fá á það ákveðinn arð síðan eru menn að reyna að finna eitthvert jafnvægi með það að menn fái einhvern arð þannig að það sé hagkvæmt fyrir viðkomandi einstakling eða fyrirtæki að setja stofnfé inn í sjóðinn en samt sem áður á sparisjóðurinn að vera það sem er kallað ákveðinn hornsteinn í héraði sem hefur verið slagorð sparisjóðanna og sé meira en bara hefðbundið bankaútibú stærri banka að það sé fyrirtæki sem er með sérstök tengsl við viðkomandi svæði spurningin er þá þessi hver er þá orðinn munurinn á ríkisútibúi bankans á viðkomandi stað

og eitthvað farið og hugsað þetta út frá þeim forsendum að menn vildu halda í karaktereinkenni á sparisjóðunum þessu formi þá hafa menn kannski til skamms tíma í það minnsta reynt að fá einhverja tengingu frá viðkomandi svæði við stjórn sjóðsins það er ekki gert sömuleiðis kæmu menn með þá einhverja áætlun um það hvernig menn gætu komið þá heimaaðilum inn í sparisjóðina það er nýir stofnfjáreigendur sem væru þá frá viðkomandi svæði eða í sem mestum tengslum við það hér hafa verið færð málefnaleg rök fyrir því að það gæti orðið mjög erfitt þegar þessi lög hafa náð fram að ganga af mörgum ástæðum það vakti mér ugg virðulegi forseti þegar ég hlustaði hér á formann nefndarinnar ræða þetta síðast þegar við fórum í þessa umræðu þar sem háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir fór yfir það virðulegi forseti að það væri ekki hlutverk þessarar ríkisstjórnar að losa um eignarhluti í fjármálafyrirtækjum það væri bara ekki hlutverk þessarar ríkisstjórnar og þótti þetta alls saman hið kómískasta mál að vera að ræða það sem eitthvert verkefni og gott ef það var ekki flissað í þingsalnum hjá háttvirtum þingmanni þó svo að ég eigi ekki von á því virðulegi forseti að það hafi farið í þingtíðindi en ummælum háttvirts þingmanns álfheiðar ingadóttur er örugglega hægt að fletta upp því að hér kallar háttvirtur þingmaður að það hafi verið rangt eftir háttvirtum þingmanni haft virðulegi forseti þetta er hins vegar vakti ég athygli á þessum ummælum í umræðunni þá háttvirtur þingmaður mótmælti því ekki þá að hafa sagt þessa hluti og í rauninni bætti í það en kannski hefur háttvirtum þingmanni fundist eða finnst það núna að það sé ekki rétt að hafa haldið slíku fram og það er þá athyglisvert sjónarmið stóra málið er hins vegar þetta burtséð frá því virðulegi forseti hvað háttvirtur þingmaður sagði að það eru engar áætlanir eða hugmyndir um það hvernig ríkið ætlar að koma ár út úr þessu fyrirtæki við höfum spurt um það frá fyrsta degi hvernig ætla menn að gera það ef menn vilja halda í það fyrirkomulag sem mér heyrist að það sé mikill vilji að halda í sparisjóðafyrirkomulagið eins og við þekkjum það hvernig eiga þá nýir stofnfjáreigendur og hverjir eiga það að vera að koma að sparisjóðum mín skoðun er sú svona almennt um stofnfjáreigendur og það fyrirkomulag að ég tel það vera afskaplega mikilvægt að það fyrirkomulag sé gegnsætt ég verð að viðurkenna að ég hef aldrei almennilega skilið af hverju sumir eru stofnfjáreigendur og hverjir ekki og ég hef aldrei séð auglýst eftir stofnfjáreigendum eða ég hef aldrei séð reglur um það hvernig aðilar gerast stofnfjáreigendur ég hef bara aldrei séð það ég held að það væri lykilatriði og ef ekki núna hvenær þá að við settum slíkar reglur en virðulegi forseti við þurfum að vanda það verk og það er eitthvað sem meiri hluti nefndarinnar ætlar ekki að gera meiri hluti nefndarinnar ætlar að keyra þetta hratt í gegn í miklum ófriði og það er ekkert sem hefur kallað á það ég verð að viðurkenna það virðulegi forseti að þegar þetta mál kom inn átti ég von á því að það yrðu ekki miklar deilur um það og mér finnst það í rauninni alveg aðdáunarvert svona með öfugum formerkjum að það skyldi vera hægt að kalla fram ágreining í málinu það þarf eiginlega sérstaka lagni til þess að búa til ágreining um þetta mál í viðskiptanefnd en svo sannarlega hefur meiri hlutanum tekist það og bara tekist mjög vel upp ef það hefur verið markmið að búa til ágreining um sparisjóðina í landinu fær meiri hlutinn níu komma fimm af tíu mögulegum í

sammála alvara er þessi að við erum hér að ganga frá

hvað þýðir það virðulegi forseti að umsagnaraðilar kalla betri skoðun er það bara vegna þess að umsagnaraðilar og þingmenn séu eitthvað svo hægir að þeir bara séu lengi að lesa eða eitthvað slíkt það hefur ekkert með það að gera það þýðir bara það að menn eru ekki vissir hvað þessi lagasetning þýðir nú virðulegur forseti erum við búin að sjá hin ýmsu vandamál sem hafa

að breyta lögum um sparisjóði á þinginu breið samstaða um það hvort það var klárað á sólarhring hér á sínum tíma slíkar deilur komu upp vegnaþess að þetta voru ekki skýr lög menn vissu ekki nákvæmlega og voru ósammála um það hvað lög um sparisjóði þýddu og fyrir bað sparisjóðirnir stæðu og hvernig þetta umhverfi væri allt saman sá rammi er í jafnmiklu ef ekki meira uppnámi núna ég vek athygli á því

sem á að hafa eftirlit með þessum lögum lagði sérstaka áherslu á það að nefndin tæki það sem sneri almennt að sparisjóðunum betur fyrir og er það vægast sagt óskynsamlegt að fara í það að taka sjöundu greinar sem snýr að hálfu framkvæmdarvaldsins sem er forsenda þeirra til þess að þeir geti lagt fé í sparisjóðina endurreist sparisjóðina að taka þann þátt sérstaklega fyrir og svara þeim spurningum sem hann svo sannarlega útfærslan á lögunum eins og þau eru núna það er frumvarpinu kallar á því að það kallar á svör við ákveðnum spurningum hvað er ríkissparisjóður hvernig sjá menn það fyrir sér það er alveg ljóst að þegar við erum búin að samþykkja þessi lög og framkvæmdarvaldið fer fram eins og er búið að lýsa fyrir okkur í nefndinni miðað við þær upplýsingar sem við fáum sitjum við uppi hér með ríkisvaldið sjóðaumhverfi virðulegi forseti við sitjum hér uppi með ríkissparisjóðaumhverfi það umhverfi höfum við aldrei haft á íslandi áður nú getur vel verið að það sé til staðar í einhverjum öðrum löndum það bara getur vel verið en við höfum ekki fengið neinar slíkar upplýsingar það liggur líka fyrir að forsvarsmenn meiri hlutans líta ekki á það sem neina bráðaaðgerð og í rauninni í sjálfu sér að koma ríkinu út úr fjármálastofnunum það liggur alveg fyrir við vitum líka virðulegi forseti að það eru upp áætlanir við vitum það að framkvæmdarvaldið er komið lengra en það er að tjá viðskiptanefnd og þingmönnum ég velti því fyrir mér og það væri gaman að heyra háttvirtir þingmenn meiri hlutans sem eru nú ekki mikið hér í salnum núna þegar við erum að ræða þetta mikilvæga mál hvort þetta sé hugsað sem bara millileikur vel mætt eins og venjulega af stjórnarandstöðunni en ég held nú og veit að háttvirtur stjórnarliðar heyra í mér og það væri kannski ágætt að fá að vita það hvort hér sé um að ræða millileið til þess að sameina ríkissparisjóðina ríkisbönkunum ég hef sterka sannfæringu fyrir því eftir að vera búinn að fjalla um þetta mál í nefndinni og fá gesti frá framkvæmdarvaldinu

sparisjóði og augljóst að menn eru búnir að teikna það upp hvernig þeir ætla að vinna þetta að menn eru búnir að ákveða það hvaða leið menn fara í þessu ég held að það væri afskaplega æskilegt svo að ég orði það bara hógvært að þingmenn vissu hvað lagasetningin þýddi í framkvæmd hvernig mun þetta líta út núna eftir nokkrar vikur ef það er svo virðulegi forseti að það sé niðurstaða meiri hlutans og nú er maður auðvitað bara að leggja út frá því að reyna að draga ályktanir af því sem fram hefur komið að menn sjá hér að ríkissparisjóðirnir að þetta sé nauðsynlegt skref til þess að sameina þetta inn í stærri einingar ríkisbankanna menn hafa í þessu tilfelli vísað í hina víðfrægu eigendastefnu sem enginn hefur séð sem er grundvöllurinn að virðist vera mörgu meðal annars þessu sömuleiðis bankasýslu ríkisins hvort það sé svo að menn séu búnir að ákveða það að steypa þessu saman í það minnsta er það grunsamlegt virðulegi forseti

ríkissparisjóðir nú virðulegi forseti er það þannig að stjórnarliðar hafa farið hér

alþingi ef meiri hlutinn fær fram lög sem munu gera það að verkum að við erum hér með almenna reglan er sú að hér verða ríkissparisjóðir

hafa engar áhyggjur af því algjörlega rólegir yfir því í þingnefndinni algjörlega rólegir yfir því hér í þingsal yfir því að sparisjóðirnir sem við erum búin að tala svo mikið fyrir að það form allt að því hverfi og hér verði ríkissparisjóðir og engar áætlanir virðulegur forseti um það hvernig eigi að breyta því hvernig menn ætli að koma sér út úr því virðulegi forseti a ég einn um það að finnast þetta svolítið sérkennilegt virðulegi forseti háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson kallar að þeir séu svo vanir að það séu ekki neinar áætlanir það má vera að það sé ýmislegt til í því en ég mundi ætla það að ef eitthvað er að marka fyrri ræður háttvirtra stjórnarþingmanna að þeir hefði leitt hugann að þessu nema háttvirtur stjórnarþingmenn viti eitthvað allt annað en við viti eitthvað miklu meira það séu bara einhverjar miklar áætlanir í gangi sem menn hafi ákveðið að láta þingheim ekki vita af það má bara vel vera virðulegi forseti aðalatriði málsins eru þetta við sjálfstæðismenn og minni hlutinn höfum verið tilbúin í það að sátt um það og ég trúi ekki öðru en að það sé þannig um stjórnarmeirihlutann líka í það minnsta marga þingmenn þar að fara sérstaklega í björgunaraðgerðaþáttinn og bíða síðan og taka almennilega þetta stærra umhverfi ég held að öllum sem að málinu komi finnist það vera skynsamleg vinnubrögð það var ekki gert og við sitjum hér uppi með frumvarp sem er vanbúið sem kallar fram á miklu fleiri spurningar en